Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel d'adapter la législation sur la santé au travail aux nouveaux risques. Cette directive sur les champs électromagnétiques est une des rares initiatives en matière de santé et de sécurité au travail adoptée sous l'actuelle Commission européenne. Nous avons obtenu une clarification et un renforcement des règles de protection basées sur les dernières données scientifiques disponibles. Le défi majeur pour les années à venir sera d'assurer une protection adéquate des travailleurs contre les effets à long terme des champs électromagnétiques et, donc, de nouvelles initiatives seront nécessaires. La Commission a d'abord proposé d'exclure les machines IRM du champ d'application de la directive, ignorant ainsi les risques et les pathologies identifiés. C'est grâce au Parlement européen que les IRM bénéficieront d'un régime d'encadrement spécifique qui permettra leur utilisation dans le respect de la santé des travailleurs. L'urgence est là et, face à cette urgence, les États membres doivent mettre en œuvre cette directive le plus rapidement possible. J'attends que la Commission mette la pression sur ces États pour que cette directive soit bien mise en place.